hæstvirtur forseti ég hef mjög oft tekið þátt í málþófi á alþingi og er stoltur af því það hef ég gert þegar ég hef talið að lengd umræða gæti orðið til þess að koma í veg fyrir spjöll á íslenskri náttúru eða á íslensku samfélagi háttvirtur þingmaður guðmundur steingrímsson sagði að það hefði myndast einhver hefði í seinni tíð fyrir langri umræðu um fjárlög ég held að það sé ástæða fyrir þessu það er vegna þess að fjárlög eru orðin að meira en spurningu um krónur og aura við erum að fjalla um kerfisbreytingar þegar ákveðið er í fjáraukalögum að láta einn komma tvo milljarða til að leiðrétta samninga við einkareknar læknastofur en neitum að láta landspítalann og opinberar heilbrigðisstofnanir fá peninga til að leiðrétta sína kostnaðarsömu samninga sjáum við að við erum að fjalla um kerfisbreytingar það á að svelta annan aðilann en hygla hinum við erum ekki bara að fjalla um krónur og aura við erum að fjalla um skipulag á íslenska velferðarkerfinu